Nová legislatíva, ktorú podporujem, prináša viac bezpečnostných prvkov, ako i sankcií pre falšovateľov. Vymedzuje kontrolný systém zlepšujúci identifikáciu liekov, aby sa v budúcnosti dali toky liekov vystopovať od výrobcu až ku spotrebiteľovi.

Ten predstavuje jeden z najviac využívaných spôsobov, ako dostať falošné výrobky na trhy Európskej únie.